Já bych chtěl ocenit roli Evropské unie na tomto poli, protože, jak i vyzdvihl pan komisař, polovina příspěvků, které jsou alokovány ve fondu právě pro boj nejen s HIV AIDS, ale i s dalšími významnými chorobami, tuberkulózou a jinými, jsou příspěvky členských zemí EU. To je, myslím, opravdu chvályhodné a myslím, že je důležité to na tomto místě vyzdvihnout. Podle mého názoru je vidět právě na této chorobě, jak obrovský vývoj prodělala medicína.

A myslím si, že je důležité právě na tomto poli říct, že ve východní Evropě se lidé již přestali bát.

Myslím si, že by mělo být více investováno do výzkumu. A samozřejmě do prevence, o které zde hovořili mnozí moji kolegové. A právě bohužel i má země, Česká republika, v této souvislosti hodně selhává. My jsme potlačili různé preventivní programy a teď se nám to vrací, máme nejvíce nakažených od okamžiku, kdy se u nás začali měřit právě nakažení v této oblasti. A proto je důležité hovořit o tom, že Evropská unie by měla nejen investovat peníze do boje s touto chorobou, ale i do výzkumu a podporovat ty státy, které jsou v té opačné sféře chudoby, tzn.